Panie Komisarzu! Europejski Korpus Solidarności o czym tu już wszyscy mówili to szansa dla młodych poprzez wolontariat, staże i pracę. Ale uważam za istotne, aby działania związane z wolontariatem były jasno oddzielone od tych przewidujących zatrudnienie. Organizacje zaangażowane w działanie Korpusu nie mogą wykorzystywać młodych ludzi jako darmowych wolontariuszy jak przed chwilą mówiła pani prof.

Ważne jest również, aby kwalifikacje zdobyte w ramach wolontariatu były później uznawane na rynku pracy. Niewątpliwym plusem programu jest możliwość zwiększenia mobilności młodych ludzi i zdobycia przez nich doświadczenia niezbędnego w przyszłej pracy, jak również kształtowanie aktywnej postawy obywatelskiej. Program ma skłonić większą liczbę młodych do angażowania się w różne działania solidarnościowe.

Europejski Korpus Solidarności powinien opierać się na istniejących inicjatywach, wzmacniać je i rozwijać, a nie je zastępować. Podkreślić należy również, że wolontariat europejski to program z dwudziestoletnim stażem, który okazał się dużym sukcesem.